Madame la Présidente, oui, nous devons, bien sûr, avoir une relation privilégiée avec le Royaume Uni. Notre niveau de vie similaire et notre civilisation commune nous y invitent. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille tout lui céder. Monsieur Barnier, vous avez proposé il y a quelques jours, je cite, d'éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés avec le continent. En clair, il s'agirait d'un accord de libre échange et Philippe Lamberts, il y a quelques instants, a fait la même proposition. Vous passez des accords de libre échange avec le monde entier ce sera le cas tout à l'heure avec le Vietnam mais vous ne supportez pas, finalement, que le Royaume Uni ne fasse plus partie de l'union douanière. Il est désormais un pays tiers, et il faut s'en rendre compte. Le risque serait de le transformer demain en une porte d'entrée des produits venus du monde entier ne respectant pas nos normes et de mauvaise qualité.

Soixante dix pour cent des exportations de pêche du Royaume Uni sont faites vers l'Union européenne nous avons là un levier colossal pour les négociations futures, pour qu'elles nous soient favorables. Je sais que vous n'appréciez pas la méthode Trump, mais elle fonctionne en matière économique. Nous devons nous en inspirer. Notre marché, nos consommateurs et nos pêcheurs ont droit à ces protections que vous leur refusez systématiquement.